Semnarea acordului economic este încă negociată, iar prioritățile celor două părți trebuie incluse în documentul final. În acest sens, atrag atenția asupra diferențelor de norme în domeniul sanitar. Un consens ar evita impactul negativ asupra sectorului agricol european. Mai mult, acordul trebuie să ia în considerare și rezultatele reformei politicii agricole comune. Clarificările în privința capitolului privind dezvoltarea durabilă sunt importante. UE și a construit norme de mediu conform cerințelor statelor membre. Verificarea compatibilității lor cu cele propuse de partea canadiană este esențială pentru eficiența acordului final. Consider că trebuie analizată cu atenție și influența problemei forajului și studiilor bituminoase asupra negocierilor, de aceea trebuie clarificat de către Comisie locul Directivei privind calitatea carburanților în cadrul acestui document.